Ich bin jetzt im 15. Jahr hier.

Sie können sich jetzt aussuchen, ob Ihr Versuch, durch die Hintertür auch die fiskalische Seite des Problems hereinzubringen, eher dem Wiener Schnitzel oder dem Apfelstrudel entspricht. Ich bin aber dagegen, dass wir das auseinanderhalten. Und selten genug Kollege Schmidt, den ich aus verschiedensten Gründen sehr schätze, lobt mich nicht so oft bin ich da ganz auf der Seite der Liberalen. Ich denke, dass genau das zutrifft Wenn wir Qualität haben wollen in diesen Daten was wir dringend brauchen, da muss ich nicht das Wort Griechenland sagen wenn wir wirklich wissen wollen, wie die Handelsströme laufen, in welchen Umfängen sich das abspielt, wo wie was verschoben wird, brauchen wir eine Sicherheit für diejenigen, die Daten liefern, dass sie eben nicht Sorge haben müssen, dass die von ihnen gelieferten Daten für etwas ganz anderes verwendet werden. Das funktioniert im bürgerlichen Recht nicht, es funktioniert im Strafrecht nicht, es funktioniert im Rechtsstaat nicht, und es funktioniert bei so einer vergleichsweise banalen Sache wie dieser Richtlinie auch nicht.

Sie haben uns ja schon in eine Extrarunde hineingebracht.

Was mich zum Abschluss bringt Sie wissen das, so ist es ja auch entsprechend im Ausschuss beschlossen worden dass ich morgen nach dieser wie beim Biathlon Extrarunde, weil wir noch mal schießen gehen mussten, hier im Plenum